Señor presidente, señor Sánchez, quiero agradecerle su presencia en esta Cámara y sus aportaciones al debate europeo. Un debate más necesario que nunca ante el empuje de las fuerzas populistas de extrema derecha, que azotan Europa, incluida España. Sin embargo, más allá de coincidir o no con su diagnóstico sobre los peligros y las amenazas que asolan a la Unión Europea, tengo que discrepar en las soluciones que tanto usted como otros líderes europeos han traído a este Parlamento. Con referencia a la extrema derecha, esas formaciones de tendencias fascistas, hay que hacerles frente y combatirlas desde la raíz. El origen y el caldo de cultivo para el surgimiento de estos fenómenos se encuentra en la dejación de funciones que muchos gobiernos han hecho por lo que respecta a sus obligaciones con la clase trabajadora. No es necesario que le recuerde cómo las políticas neoliberales impulsadas desde Bruselas no han hecho más que reducir el ya mermado Estado del Bienestar. La crisis ha acrecentado los problemas existentes, y la gestión de la crisis es responsable de una desigualdad insostenible. Con sus políticas, al servicio de los privilegiados, han provocado un enorme dolor social y una crisis de legitimidad. Los Gobiernos de España, da igual su color, han sido partícipes y colaboradores de los momentos amargos que vivimos. La reforma constitucional exprés implicó recortes en sanidad, en educación, en pensiones, en dependencia y dos reformas laborales extremadamente lesivas para los trabajadores y las trabajadoras.

Han creado una tormenta perfecta para que la extrema derecha se aproveche de la indefensión y desesperación de la mayoría social y ofrezca falsos enemigos y falsas soluciones. Señor Sánchez, la Unión Europea tiene hoy más de 140 millones de pobres y trabajadores precarios, consecuencia, también, de la asimetría territorial del modelo productivo con el que se castiga al sur de Europa. Nos condenan a modelos subsidiarios basados en mano de obra barata y escaso valor añadido. Hoy tenemos miles de personas cuyos puestos de trabajo están pendientes de un hilo porque en sus empresas, o no les pagan, o les van a echar con un expediente de regulación de empleo.

La lista es demasiado larga para leerla entera. Este es el resultado de dejar la democracia en manos de los intereses de las multinacionales, cuando la prioridad son los problemas reales de la ciudadanía, vivan donde vivan y sean de donde sean. Por eso hay que impulsar políticas públicas, que promuevan el empleo de calidad y que impidan la explotación laboral en cualquiera de los Estados miembros. Porque, hasta ahora, la libre circulación de capitales ha caminado en paralelo con la libre circulación de la pobreza y la desigualdad. No sigan pactando las políticas económicas con la derecha, no continúen tejiendo alianzas estériles, atajen desde ya los problemas que afectan a la clase trabajadora. No necesitamos buenas intenciones. Necesitamos compromisos. Por ejemplo, para que la política social se convierta en el eje de las políticas europeas, ¿va a forzar la ratificación de la Carta Social Europea? Ese es un buen contrato social. ¿Qué está usted dispuesto a hacer para que la política exterior de la Unión Europea sea un factor de credibilidad y no de contradicciones, como en el caso del Sahara Occidental o de Palestina? Finalizo. Derogue el voto rogado y reforme la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Y, para terminar, la igualdad entre mujeres y hombres está amenazada. La brecha la sufrimos las mujeres.

Pero no vamos a cejar en ello. Vamos a seguir luchando para defender nuestros intereses como mujeres.